Paní předsedající, já bych se chtěl připojit na stranu všech svých předřečníků, kteří kritizují situaci v Súdánu a velmi naléhavě volají po osvobození nejen pana Usmána, ale zároveň všech uvězněných a nespravedlivě mučených. Pan Usmán je pouze jeden z mnoha, myslím, že jeho příklad nás právě má dovést k tomu, abychom skutečně pozvedli svůj hlas velmi silně.

Myslím si, že bychom měli velmi silně zvážit, kam posíláme naši podporu ve formě peněz a zda ji je možno přesměrovat například na neziskové organizace, které se dnes v Súdánu potýkají s velmi výraznými problémy právě při ochraně slabých a znevýhodněných.